Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was sind die Realitäten? Die Realitäten sind drei Beschlüsse, die keine endgültigen Beschlüsse sind, sondern die noch der Umsetzung harren.

Das sind die drei wesentlichen Beschlüsse, die am Ende dieser Nacht herausgekommen sind. Das sind drei wesentliche Fortschritte.

Das ist das Problem in diesem Europa. Das soziale Ungleichgewicht, das wir in Europa haben, wird fortgeschrieben. Ich lese hier in der Ziffer 5 der Schlussfolgerungen Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Haushaltsanpassungen wie geplant unnachgiebig durchgeführt werden.

Wir werden Europa nicht auf der Grundlage eines sozialen Ungleichgewichts bauen.

kriegen die Krise, wenn wir im EU Haushalt eine leichte Erhöhung des Sozial oder Globalisierungsfonds verlangen. Das sind die Signale, die die Bürger in Europa tief verunsichern. Sie, Herr Barroso, haben von der Zusammenarbeit mit dem Parlament gesprochen. Sie haben von der Gemeinschaftsmethode gesprochen. Ich habe den Ratspräsidenten beobachten können, während Sie das gesagt haben Das entlockte ihm ein mildes Lächeln. Ich glaube, dass das auch die innere Haltung ist, die im Rat herrscht. Artikel 3 des EU Vertrags sagt Die Union errichtet eine Wirtschafts und Währungsunion, deren Währung der Euro ist. Zwei Staaten haben dabei ein Opt out Dänemark und das Vereinigte Königreich. Alle anderen Staaten haben sich verpflichtet, den Euro einzuführen. Was hat es dann für einen Sinn, 17 zu schaffen, aber die anderen, die sich alle den Regeln der 17 unterwerfen müssen, können nicht an der Willensbildung teilnehmen?

Rompuy. Die erste ist Kooperation von Kommission und Eurogruppen Chef also Ihnen selbst um bei exzessiven Defiziten,

Zweite institutionelle Bemerkung Die 17 müssen weiter gehen als die anderen, aber ich werde das Mögliche tun, um eine Spaltung zu verhindern. Dritte institutionelle Bemerkung Vertragsänderung.

nicht vor das Europäische Parlament, die Plattform der europäischen Demokratie. Und jetzt sage ich Ihnen eines, das sage ich Ihnen nicht nur im Namen meiner Fraktion, sondern ich glaube, im Namen der meisten Mitglieder dieses Hauses Was auch immer Sie vertragsrechtlich, was auch immer Sie exekutiv in Europa tun wollen, Sie brauchen dazu das Europäische Parlament! Und weil es ein Zwischengipfel ist, nehmen Sie in Ihre Beratungen den Präsidenten des Europäischen Parlaments mit, nehmen Sie ihn ernst! Ohne dieses Parlament gibt es keine Vertragsänderungen!

Herren! Ich will keinen Konflikt mit den Institutionen. Wir brauchen die Komplementarität der Institutionen. Die Institutionen in Europa müssen zusammenarbeiten. Das Parlament mit dem Rat, der Rat mit der Kommission, die Kommission mit dem Parlament. Aber wenn das so ist, dann frage ich Sie Warum kommt in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates der Begriff Europäisches Parlament nicht einmal

bereit. Wenn das nicht der Fall ist, werden Sie lernen müssen, dass das Europaparlament auf der Grundlage des Lissabon Vertrags seine Rechte extensiv ausnutzen wird!